Au travers des différents textes du Conseil, on mesure combien ce dernier se braque régulièrement, s'exprime régulièrement contre la stigmatisation d'un groupe ethnique.